Prajem vašej krajine príjemné predsedníctvo a využijem túto príležitosť, pretože si myslím, že otvorená diskusia je dobrou cestou k dobrým vzťahom. Chcela by som sa Vás, vážený pán prezident, opýtať keďže veľká časť vášho programu sa zameriava na boj proti kríze a dopadom krízy ako vaša krajina vníma dva dôležité nástroje pre boj proti ekonomickej a finančnej kríze, ktorými sú najmä zrušenie daňovo zvýhodňovaných krajín

Pýtam sa na túto otázku aj z dôvodu, že Vaša krajina očakáva finančnú pomoc od EMS a naše členské štáty budú musieť vysloviť svoj súhlas. A keďže ja pochádzam z krajiny, kde priemerná mzda obyvateľov je necelých 800 eur, budem musieť vysvetľovať našim občanom, prečo je dôležité, aby sme takúto pomoc podporili, a či Vaša krajina je ochotná informovať Vás o našich slovenských podnikateľoch, ktorí využívajú Váš podnikateľský systém na Cypre.